Der Initiativbericht von Sirpa Pietikäinen ist eine gute Möglichkeit, unsere Parlamentsansicht in dieser Hinsicht ganz klar zu definieren. Ich finde und das haben wir eben durch nahezu alle Wortbeiträge gehört dass es hier eine ganz große Mehrheit gibt, die sich für eine effektive Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz einsetzt. Das müssen wir ehrgeizig tun, aber und da möchte ich einen Tropfen Essig in den schönen Wein gießen wir müssen es auch so machen, dass es realistisch ist!

Herr Kollege Bütikofer, Sie haben eben gefragt Was ist eine Überregulierung? Für mich zum Beispiel ist eine Überregulierung, wenn wir hier über ambitionierte, verbindliche Ziele im Vergaberecht sprechen, das wir im letzten Jahr erst novelliert haben und wo wir eben gerade diese grünen Gesichtspunkte als eine Möglichkeit eingeführt haben, dass beim Vergaberecht das beachtet werden kann, was vorher in diesem Umfang nicht der Fall war. Ich finde auch, man muss vorsichtig sein, dass man die Aufnahme von Umweltrisiken in Ratings und Eigenkapitalanforderungen aufnimmt.

Deswegen die Bitte an die Kommission Es ist ein umfassender, guter Bericht.